Ale po pierwsze, Parlament Europejski ma stanowić prawo w Europie, a nie recenzować wyroki sądów w Sudanie. Jest to niedopuszczalne wychodzenie poza swoje kompetencje. Nie macie do tego wiedzy ani uprawnień.

Jest niedopuszczalne, żeby władza wykonawcza wtrącała się w działania władzy sądowniczej. Po trzecie, żeby zmniejszyć szanse na poważne potraktowanie, pouczacie Sudan, jak ma reformować swoje państwo.

orzekanie kary śmierci na podstawie wyraźnych dowodów na obronę konieczną stanowi arbitralne zabójstwo, zwłaszcza w przypadku kobiet. Jak to zwłaszcza w przypadku kobiet?

Dlaczego wartościujecie życie ludzkie na podstawie płci? To jest oburzający seksizm.